Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi ricorrono i cent'anni dalla nascita di un modello di Stato che l'Europa ha lasciato confinato al secolo scorso, un modello che da ideologia si fa imposizione e sopraffazione. Sì, sto parlando del totalitarismo. Da quella Rivoluzione d'ottobre è nata una dittatura che aveva preso un pezzo di mondo per buona parte del Novecento. Il popolo in quella dittatura, come in tanti altri nati in quegli anni, è sempre stato parte della retorica totalitaria. La dittatura del popolo, l'orgoglio del popolo, l'onore del popolo.

Dalla storia un monito, signor Presidente, per tutti noi, in un tempo, il nostro, in cui troppo spesso il popolo torna ad essere sventolato come bandiera in grado di giustificare ogni sopruso.